frú forseti ég beini fyrirspurn minni til hæstvirts menntamálaráðherra um jafnrétti til tónlistarnáms svohljóðandi hyggst ráðherra tryggja kennslu og kostnað við tónlistarnám á grunn og framhaldsstigi með því og tryggja því jafnrétti til tónlistarnáms óháð búsetu og efnahag til jafns við annað nám samkvæmt opinberum námskrá tilefni þessarar fyrirspurnar er sú að samkvæmt lögum um framhaldsskóla þá ber menntamálaráðherra ábyrgð á öllu skólastarfi á framhaldsskólastigi vegna framhaldsskóla bæði launakostnað vegna kennslu og stjórnunar og annarra starfa og einnig reksturskostnað skólans samkvæmt nánari reglum þar um nú er það svo að tónlistarnám er jú hluti af hinu skilgreinda framhaldsskólanámi og samkvæmt lögum eru námsbrautir á framhaldsskólastigi skilgreindar starfsnámsbrautir bóknámsbrautir listnámsbrautir og almennar brautir og innan listnámsbrautar er einmitt tónlistarnám ég er til dæmis með hér námsskrá frá menntaskólanum á akureyri tónlistarbraut sem sýnir að fjörutíu og fimm einingar eru sérhæfðar á tónlistarsviði nú er það svo að nemendur sem þurfa að sækja þetta nám og skrá sig í tónlistarnám á framhaldsskólastigi þurfa að greiða að stórum hluta þess kostnaðar sem er við námið þetta er mikið óréttlæti og stríðir gegn lögunum um framhaldsskóla það er rétt að halda til haga að árið tvö þúsund og fjögur í október tvö þúsund og fjögur var gert samkomulag bráðabirgðasamkomulag sem gilti fyrir skólaárið tvö þúsund og fjögur til tvö þúsund og fimm milli menntamálaráðuneytisins og sambands sveitarfélaga sem mátti framlengja áfram til tvö þúsund og fimm til tvö þúsund og sex þar sem ríkissjóður skuldbatt sig til að koma að greiðslu kostnaðar við nám í tónlist á framhaldsskólastigi þessi samningur var svo ekki endurnýjaður þannig að árið tvö þúsund og sex hefur það farið svo að nemendur hafa þurft að greiða stóran hluta af námskostnaði við tónlistarnám meðal annars í framhaldsskólum þetta er í fyrsta lagi lítilsvirðing gagnvart þessu námi og að mínu mati ekki farið að lögum í öðru lagi er þarna gríðarlega mikið misrétti til dæmis gagnvart því fólki sem er að senda börn sín úr heimahéraði í fjarlæga skóla eins og á akureyri eða reykjavík ef hann vill stunda tónlistarnám þar þá þarf hann að greiða þann kostnað því beini ég fyrrgreindum fyrirspurnum til hæstvirts ráðherra